Komisia sľúbila nové začiatky a pritom dokážete robiť stále len to isté. Stále len dávate ďalšie a ďalšie peniaze do ďalších a ďalších programov.

Európska únia je najviac regulovaný hospodársky priestor na svete.

Nie v tom, či dáte miliardu alebo dve alebo desať.

Musíte zlepšovať podnikateľské prostredie, a pritom ešte aj ušetríte množstvo peňazí, ktoré môže ostať podnikateľom.